Elnök úr, biztos urak, tisztelt képviselőtársaim! Az Európai Unió válsága mára nyilvánvaló, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a kohéziós politika az EU sikertörténetei közé tartozik. Ne azt próbáljuk hát megjavítani, ami nem romlott el! A kohéziós támogatások csökkentése csak növelné a bajt. További súlyos gazdasági és társadalmi feszültségeket okozna, tovább rombolná a politikai stabilitást és tovább csökkentené az európai intézményekbe vetett bizalmat. Elnök úr, engedje meg, hogy Magyarország példáját említsem! Az elmúlt két és fél évben a magyar kormány és a magyar polgárok rendkívüli erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az ország végre kikerüljön a túlzottdeficit eljárás alól és elhárítsa a kohéziós források felfüggesztésének veszélyét. Mint azt az Európai Bizottság nemrég megjelent országjelentése is igazolja, a magyar kormány sikeres válságkezelési programjának köszönhetően Magyarország uniós csatlakozása óta először az államháztartási hiány három egymást követő esztendőben 3 alatt maradt.

A szolidaritás eddig legsikeresebb eszközének pedig egyértelműen a kohéziós politika bizonyult.